Monsieur le Président, je suis d'accord avec Mme Goulard pour dire que la méthode communautaire classique connaît trop de défauts pour nous permettre d'avoir à notre disposition un instrument à réactivité suffisante, puisque la bonne vieille méthode est inopérationnelle lorsque nous sommes dans l'urgence, et lorsque les lois de la célérité

Ce que je voulais dire en disant qu'il faudrait que nous redécouvrions les vertus de la méthode communautaire englobait cette partie du champ d'application possible la méthode communautaire que vous mentionnez. Je crois que, lorsque la méthode communautaire ne dispose pas des instruments pour résoudre un problème urgent, il faut se laisser guider par l'esprit communautaire. La méthode communautaire engendre un esprit communautaire qui doit s'appliquer même là où la méthode communautaire ne comporte pas suffisamment d'instruments de travail.